Tady jasně padlo a z toho já mám radost, že v zásadě všichni řečníci podporují digitální revoluci, respektive zapojení evropských struktur do této revoluce. Jsem přesvědčen, že bez koordinace Evropské komise, pokud každá země bude digitalizaci průmyslu řešit samostatně, tak příliš efektivní nebudeme. Je opravdu třeba, abychom na evropské úrovni řešili otázku zdrojů, obrovského navýšení peněz. Mě překvapilo, že my v Evropě vydáváme do oblasti digitalizace pouze třetinu zdrojů, například proti Spojeným státům americkým. Je třeba navýšit zdroje, mít společnou strategii, ale také získat pracovníky.